Monsieur le Président, à mon tour, je voudrais saluer l'aboutissement de ce dossier important, parce que la collecte et l'utilisation des données des passagers vont permettre, ou du moins, on l'espère, d'intensifier la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que les poursuites contre les infractions transnationales et les menaces terroristes. C'est un outil qui est, aujourd'hui plus que jamais, nécessaire, au vu des menaces croissantes et, évidemment, pour garantir la sécurité des Européens, mais il ne constitue que l'un des outils d'un arsenal qui doit se renforcer.